Je voudrais insister sur trois points. Le premier, c'est la nécessité d'avoir une politique ferme envers l'intégration des jeunes dans le travail.

En effet, les sorties sans qualification des systèmes de formation conduisent tout de suite les jeunes vers l'exclusion professionnelle et vers l'exclusion sociale. Nous avons là tous ensemble à faire un travail considérable pour lutter contre le chômage des jeunes. Le deuxième groupe vers lequel il faut tendre nos efforts, ce sont les femmes. Nous avons ici à faire deux efforts considérables d'une part, lutter pour leur travail et pour l'égalité des salaires et l'égalité des carrières entre les hommes et les femmes mais, d'autre part, faire en sorte de concilier la vie familiale et la vie professionnelle, parce que ce n'est qu'à ce prix que l'on aura une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Enfin, il nous faut faire très attention à sortir du cercle infernal des départs anticipés en retraite, à faire en sorte que l'allongement de la vie ne se traduise pas par un raccourcissement de la vie professionnelle, en nous privant de compétences qui nous sont absolument indispensables. Je compte sur le Conseil.